Az embercsempészet és az illegális bevándorlás az Európai Uniónak az egyik legjelentősebb problémája, aminek a megoldására világos és egyértelmű választ kell adni, és meg kell fogalmazni azt a feladatsort, amit most már végre kell hajtanunk. Sajnos az elmúlt időszaknak a terroreseményei, és ez a terrorfenyegetettség, ami ma is létezik egy picit új aspektusba is helyezte ezt a helyzetet. Azt kell gondolnom, hogy tudunk eddiginél világosabb és sokkal határozottabb válaszokat is adni az illegális bevándorlásra, és az ezt megelőző embercsempészetnek a gazdasági vonatkozásaira is. Nemcsak a halálhajókról van szó, de minden esemény, ami a Földközi tengeren történik, az borzasztóan súlyos tragédia.

Egy olyan kereszteződésben, egy olyan migrációs útvonalban fekszik, ahol éppen az történt, hogy megtöbbszöröződött az illegálisan bevándorlóknak a száma. 2012 óta meghússzorozódott ez a szám, és most már elérte a tavalyi szintnek a felét az első két hónapban. Számos intézkedést tettünk, menekülttáborokat hoztunk létre, technikai átcsoportosításokat, határőrség megerősítése, rendőrség megerősítése, képzés, információs rendszer. De ez önmagában mind kevés, nem oldja meg a problémát. A legsúlyosabb dolog, hogy 40 a a menekülteknek gyermek, akik a legvédtelenebbek, és a legkiszolgáltatottabbak. Eddig a legszegényebb sorsúak érkeztek Szíriából, Afganisztánból és Koszovóból. De most már nem, most már érettségivel, felsőfokú végzettséggel rendelkezők érkeznek. Közös válaszokat kell adnunk, határozott állásfoglalást kell tennünk.